Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, la directive sur le détachement des travailleurs sert depuis trop longtemps aux grandes sociétés multinationales pour contourner le droit du travail et faciliter d'inadmissibles pratiques de dumping en matière sociale et de retraite, ainsi qu'une mise en concurrence malsaine des travailleurs européens. Il faudrait s'attaquer au fond et donc refondre totalement la directive parce que la mise en concurrence et l'exploitation des travailleurs dits détachés se poursuivront malheureusement. La manière dont ce dossier est conclu est symbolique du peu de cas que font nos institutions de la question sociale. Nous avons assisté, durant des années, à l'attentisme de la Commission puis à une proposition tardive accompagnée d'un texte s'attaquant au droit à l'action collective, puis à une négociation, qui a mis de côté la plupart des avancées proposées ici, par notre Parlement et, dans la dernière ligne droite, à un texte plutôt bâclé qui donne l'illusion qu'on s'attaque aux urgences sociales. Quant aux inspecteurs du travail, on ne peut pas, d'un côté, en réclamer plus et, de l'autre, réduire sans cesse les crédits servant à la fonction publique. Je souhaite que le futur Parlement rouvre ce dossier et dise nettement que le dumping social ne peut pas être le seul horizon de la politique économique et sociale européenne.